l'Union européenne et un pays tiers.

L'objectif est donc bien d'aligner sur le droit européen comme le rapporteur précédent l'a rappelé les accords bilatéraux existants, relatifs aux services aériens, qui avaient été conclus jusque là entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Parmi les principales caractéristiques de cet accord figure une clause de désignation se référant à tous les transporteurs de l'Union européenne. Celle ci permettra à tous les transporteurs aériens de l'Union d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l'Union et le Viêt Nam. Cet accord comporte également des dispositifs en matière de sécurité de manière à rendre homogène et égal ce type de dispositifs, ainsi qu'une clause contre les pratiques anticoncurrentielles. Des difficultés ont été rencontrées, qui expliquent que cet accord ait pris un certain temps plusieurs années. En ce qui concerne l'intégration d'une clause sur la taxation du fioul, celle ci n'a finalement pas été acceptée par le Viêt Nam. Cette clause, qui est généralement intégrée dans les accords aériens négociés par la Commission, permet de taxer une compagnie aérienne issue d'un pays tiers lorsqu'elle opère un vol à l'intérieur de l'Union européenne. On soulignera, bien sûr, que le Viêt Nam n'opère et n'opérera pas pour le moment de vol intérieur à l'Union européenne. De plus, le gouvernement vietnamien a promis d'engager des négociations bilatérales avec les États membres si cela était nécessaire ou en cas, effectivement, de vol intérieur qui serait programmé par la compagnie nationale vietnamienne. En conclusion, la ratification de l'accord apporte évidemment plus de bénéfices que l'absence d'accord bien que celui ci ne contienne pas de dispositif relatif à la taxation du fioul. Il permettra en revanche de faire respecter de manière bilatérale et pour l'ensemble des pays membres de l'Union les principes du droit de l'Union.